Je voudrais vous rappeler, dans cette conclusion, qu'une entreprise sur quatre dans l'Union européenne est une entreprise sociale. Je voudrais vous rappeler que le marché de l'investissement solidaire représente un milliard d'euros.

Nous avons aujourd'hui besoin, Monsieur le Commissaire, vous l'avez dit, d'améliorer les financements des entreprises dans le domaine de l'entrepreneuriat social, et nous ne devons pas être les otages d'un seul article. La deuxième lecture, nous l'avons tous démontré, serait une véritable perte de temps.

C'est, je le rappelle, un levier de croissance pour notre économie et un vecteur d'inclusion et de progrès pour notre société. À tous mes collègues, je demande un vote franc et massif en faveur de l'accord trouvé en trilogue.